góðir landsmenn ég þakka stuðninginn við frjálslynda flokkinn í alþingiskosningunum á þessu vori ég þakka þeim sem unnu að okkar kosningaárangri unnu fyrir flokkinn fólkinu sem lagði okkur lið hæstvirtur forseti ég óska þér velfarnaðar í stjórn þingsins og nýjum þingmönnum óska ég velfarnaðar í störfum sínum að sjálfsögðu vonast ég einnig til þess og þingflokkur frjálslynda flokksins allur að ríkisstjórnin verði gæfusöm í verkum sínum á mörgum sviðum er þörf umbóta til dæmis í velferðarmálum skattamálum einstaklinga tryggingamálum og að því er varðar hag heimilanna og miklar skuldir þar sem ríkisstjórnin leggur áherslu á að hafa raunverulegt jafnrétti að leiðarljósi í allri stefnumótun sem skapi öllum landsmönnum jöfn tækifæri eins og forsætisráðherra sagði í ræðu sinni þá vænti ég þess að þar séu loforð á ferðinni sem eigi að standa við enda gefin í upphafi ræðunnar um verkin og stefnuna það er þetta hlýtur að vera leiðarljós orð skulu standa var yfirskrift eins af baráttufundum vestfirðinga fyrir rétti sínum til að fá áfram að byggja á sinni einu stóriðju sem ávallt er tiltæk sem undirstaða atvinnu og búsetu það er fiskinum í sjónum hún hefur verið mörg bolungarvíkin og flateyrin á undanförnum árum því miður verður svo áfram að þar verður fólkið réttlaust til vinnu og búsetu þrátt fyrir loforð um að skapa öllum landsmönnum jöfn tækifæri eins og sagt er í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar fögur loforð hjá nýrri ríkisstjórn en er eitthvað innihald í þeim orðaflaumi sums staðar má marka það af því sem sagt var og stendur skrifað í sáttmála ríkisstjórnarinnar í velferðarmálum skattamálum og tryggingaáætlun má víða finna orð og setningar sem lýsa breytingum sem gætu orðið til hagsbóta fyrir lágtekjufólk aldraða og öryrkja ef framkvæmd verða og orð standa að sjálfsögðu munum við þingmenn frjálslynda flokksins leggja góðum málum lið eins og við höfum gert oft hér á alþingi hver svo sem ber málin fram það á jafnt við um þessa ríkisstjórn eins og aðrar áður þó við séum í stjórnarandstöðu við erum stefnuföst í frjálslynda flokknum og samkvæm sjálfum okkur hver sem í hlut á það er hér ítrekað að góð verk geta haft okkar stuðning við skulum vinna með ykkur að því að standa vörð um sjálfstæði og heiður alþingis eins og forsætisráðherra boðaði þó verkin á alþingi nú í dag sýni annað við skulum vinna að sátt í samfélaginu meðal annars um náttúruvernd og auðlindanýtingu og jafnvel marka stöðu íslands í samfélagi þjóðanna ef eitthvert vit og bót er í slíkri sáttargerð en spyrja má eru nýju hornsteinarnir í íslenskri utanríkisstefnu áhersla á mannréttindi aukin þróunarsamvinna og áhersla á friðsamlega úrlausn deilumála hverjar voru þá áherslur davíðs og halldórs voru þær stuðningur við stríð ráðning vildarvina í utanríkisþjónustuna eins hratt og við var komið og lítil áhersla á friðsamlega lausn deilumála svo má ætla ef upptalningin nú markar í raun og veru nýja hornsteina í utanríkisstefnunni en víkjum aftur að innanlandsmálum og stöðu landsbyggðar við tökum því illa ef byggja á sáttargjörð svokallaða á því markmiði að tryggja stöðugleika í sjávarútvegi eins og sagt er í sáttmálunum sem byggir á núverandi ósætti kvótabraskskerfisins kvótakerfi sem með réttu má hafa nafnið þjófamarkskerfi eins og einn gamall vinur minn á ströndum orðar það vegna þess að lögin marka þau örlög sem hver sjávarbyggðin eftir aðra hefur hlotið síðastliðinn hálfan annan áratug sem er að fólkið sem þar býr nýtur ekki raunverulegs jafnréttis sem skapar öllum jöfn tækifæri eins og ríkisstjórnin þó boðar sem grunngildi í sína stefnu telja stjórnarliðar virkilega að sérstök athugun á reynslunni af aflamarkskerfinu eins og forsætisráðherra sagði orðrétt í ræðu sinni leiði eitthvað í ljós sem fólkinu í sjávarbyggðunum er hulið þó það sé aftur og aftur að missa atvinnu sína og tapa eignum sínum vegna þess að ekki hafi farið fram sérstök rannsókn eða athugun á

flatey stykkishólmi og jafnvel á akureyri og akranesi það er skýr vísbending um að minni ráðherranna er ekki í lagi þegar svona orðalag um sérstaka athugun á reynslunni af kvótabraskskerfinu sem ég leyfði mér að kalla lög um þjófamark af því að kerfið byggir á stórgölluðum lögum frá alþingi sem stelur atvinnuréttinum frá fólkinu í öllum þeim sjávarbyggðum sem ég taldi upp og var þó ekki fulltalið eins og sumir íbúar suðurkjördæmis vita nú er bestu verstöð landsins vestmannaeyjum einnig ógnað með kaupum á veiðiréttindum það er óveiddum fiski í sjó óvissan er þannig lögbundin og innmúruð í kvótabraskskerfið frjálslyndi flokkurinn krefst breytinga og atvinnuöryggis fyrir fólkið í sjávarbyggðunum þannig er reynslan af kvótabraskskerfinu og það vita alla vega sumir þingmenn samfylkingarinnar eins og ræður þeirra og skrif báru með sér fyrir kosningar eins og sumir hafa talað þá vita jafnvel ráðherrar sjálfstæðisflokksins ekki neitt um vanda byggðanna jafnvel ekki sjávarútvegsráðherrann sjálfur sem hafði ekki hugmynd um þá flateyringa sem nú eru í vanda trúi orðum hans hver sem vill

væntanlega er af öllum kórnum undir orð hans tekið að þetta ástand á flateyri og áður í mörgum öðrum sjávarbyggðum sé vitaskuld alls ekki kvótabraskskerfinu að kenna tímaritið vísbending þvær allt í bak og fyrir í skrifum sínum vísbendingin sem ég vék að hér á undan var boðið í gær öllu þjófamarkinu og óróa frá alþingi til afsökunar þetta var að sjálfsögðu hin fullkomna hagræðing og fólk sem vill veiða fisk og vinna við þau störf á að sætta sig við það að missa bæði vinnu og eignir hagfræðingar segja já byggðinni má breyta það verða alltaf breytingar þá verða einnig til ódýr sumarhús fyrir okkur og aðra blaðið vísbending vísar veginn að gæfu fólksins í sjávarbyggðunum sem að lokum leggur blómsveig að minnismerki hagræðingarinnar hagræðingar sjálfstæðisflokksins eyðibyggðinni ég spyr ykkur samfylkingarfólk sem nú er komið í ríkisstjórn og til valda ætlið þið einhverju að breyta til betri vegar í stöðu sjávarbyggðanna ég vona að svo verði ég spyr ykkur nýja þingmenn sjálfstæðisflokksins ætlið þið að viðhalda þjófamarkskerfi í atvinnurétti á eignir og líf fólksins í sjávarbyggðunum